Frau Kollegin! Ich bin seit 15Jahren Mitglied dieses Parlaments.

Weil diese Kollegin eine von denen ist, die Ihre Meinung teilt, Frau in 't Veld. Aber Sie haben sich mit den anderen Änderungsanträgen der EVP überhaupt nicht auseinandergesetzt. Und deswegen ist es richtig, was ich gesagt habe.

Aber Sie haben die Weisheit nicht mit Löffeln gegessen. Es gibt noch eine andere Weisheit. Und die lautet, dass man so viel wie möglich offenlegen soll, aber nicht alles offenlegen kann, was Sie offengelegt haben wollen.